Hoeveel vragen hebben dit Parlement, mijn fractie en ik al niet gesteld over de structurele achterstelling van christenen in deze islamitische landen.

Ik heb twee concrete vragen aan mevrouw Ashton. Ten eerste, de taken van de Europese buitenlandse dienst dienen beperkt te blijven, maar één taak moet de dienst zeer serieus nemen het opkomen voor vervolgde christenen. Maak dus een aparte eenheid binnen de dienst die dit gaat doen. Ten tweede, de Europese Unie heeft met al die landen bilaterale verdragen. Bevries die verdragen, zet ze vandaag nog in de ijskast! Tref die regeringen in de portemonnee totdat ze de veiligheid voor christenen aantoonbaar verbeteren.